Rögtön szeretném leszögezni több kockázati tőkére van szükségünk Európában.

Azonban meg kell jegyeznem azt is, hogy a vállalatvezetők, a tulajdonosok sokszor félve állnak ehhez a finanszírozási formához. A legígéretesebbnek induló vállalkozások támogatása érdekében a kockázatitőke alapokat nagyobbakká, befektetéseiket tekintve pedig diverzifikáltabbá kell tenniük.

Hiszem ezt azért is, mert egyrészt a mostani válság közepette amikor a reálgazdaságnak nyújtott kölcsönök visszaesése tapasztalható a vállalkozások számára rendkívül nehézzé válhat a kölcsönhöz jutás. Másrészt egyetértek a Bizottsággal, hogy a hosszú távra befektető, kockázati tőkével rendelkező vállalkozások sikeresebbek, mint azok a vállalkozások, amelyek rövid távú banki finanszírozásra kénytelenek támaszkodni. Harmadrészt, a nagyobb kockázatitőke alapok nemcsak nagyobb volumenű, elérhető tőkét jelentenek az egyes vállalkozások számára, hanem biztosíthatják az önálló ágazatokra történő specializáció lehetőségét is. Meggyőződésem, hogy a kockázati tőke segítheti a kis és közepes vállalkozásokat abban, hogy versenyképességük növekedjen. Bízom abban, hogy sikerül az első olvasatos megállapodás, és szavazatommal természetesen támogatni fogom.